Das bedeutet eben, dass wir bereit sind, diese Bürgschaften zu übernehmen. Was die Frage der Banken angeht, bin auch ich unglücklich mit der Entwicklung auf dem Bankensektor wie jeder, der sich das genau anschaut. In der Tat wird ja dort einiges von dem weitergemacht, was vor der Krise schon der Fall war.